Večkrat danes poslušam, kako opozicijske stranke stalno ponavljamo neke rešitve, vlagamo zakone, sklicujemo izredne seje odbora in tako naprej. Zato smo tukaj. Zato smo tukaj. Da delamo, da prihajamo z rešitvami, da prihajamo s konkretnimi predlogi. Seveda se pa ravno na tej točki pokaže bistvena razlika med novonastajajočimi strankami brez vsebine in strankami, ki imamo neko tradicijo. Ki smo v parlamentu zastopani že daljše časovno obdobje. Seveda je to obdobje pomenilo tudi to, da smo v preteklosti že kaj naredili, že kakšne zakone spisali, se s kakšnimi težavami in problemi ukvarjali - in tudi zato potem takoj na začetku mandata prihajamo z rešitvami. Medtem ko sva novonastajajoče stranke rabijo čas, da najprej poiščejo kadre, potem šele pride vsebina. Zgolj zato, za pojasnilo, zakaj je na začetku mandata toliko več sej s strani opozicije. Naslednja pomembna stvar se mi zdi - glejte, še enkrat pravim. Politika bo izgubljala še naprej na ugledu, če se ne bo držala tistega, kar tudi v predvolilnem času govori. In praktično vsi predsedniki političnih strank in predsednica - političnih strank, ki so zastopane v tem parlamentu, so pred volitvami govorili - smo govorili vsi skupaj, da bomo plače zvišali na način, da zmanjšamo obremenitev pri dohodnini oziroma da si pri dohodnini država vzame manj. Ko pridemo s konkretnim predlogom, se vedno najde tisoč enih razlogov, zakaj to ni možno sprejeti. Ni sistemsko, ni tega, ni onega - vedno eni stalni razlogi. Čeprav ta rešitev, ki jo predlagamo, je enostavna, je sistemska, zviša splošno dohodninsko olajšavo, dvignemo vsem, - ne zgolj zaposlenim v javnem sektorju - neto plače. In govorimo o konkretnih zneskih.